Panie Przewodniczący! Podczas gdy Unia Europejska zmaga się z brexitem, napływem nielegalnych imigrantów, kryzysem bankowym w wielu krajach członkowskich, komisja LIBE pod przewodnictwem p. Moraesa z uporem godnym lepszej sprawy zajmuje Parlament Europejski prawami osób interseksualnych. W punkcie piątym rezolucji wzywa Komisję i państwa członkowskie do zwiększenia funduszy na działalność organizacji społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się osobami interseksualnymi. W punkcie jedenastym chce zmusić państwa członkowskie do promowania praw osób interseksualnych, w tym dzieci.